Eliminarea oricăror forme de discriminare în toate sferele vieții socio economice este o condiție preliminară esențială pentru asigurarea drepturilor omului și a bunăstării fiecărui cetățean. Promovarea principiului egalității de șanse între bărbați și femei, alături de asigurarea unei participări sporite a femeilor în viața economică și socială ca protagoniste cu drepturi depline, trebuie să constituie preocupări constante. Cred că această abordare trebuie să se reflecte în cadrul Politicii agricole comune, în vederea asigurării unei reprezentări corecte și egale a sexelor. Pe de altă parte, această abordare poate asigura eficiența implementării diferitelor politici la nivel european în toate sferele de lucru, dar mai cu seamă în agricultură. Având în vedere faptul că principiul egalității între sexe este promovat prin legislația europeană și reprezintă una dintre cerințele fundamentale ale Strategiei europene pentru anul 2020, consider oportună includerea acestui aspect și în agricultură, inclusiv prin utilizarea de noi instrumente care să promoveze acest principiu. Susțin cele două rapoarte, Estrela și Thomsen, rapoarte care au în prim plan problemele femeilor, atât legate de maternitate, cât și de condițiile lor de muncă, elemente importante în viața fiecărei femei, inclusiv a noastră, a celor care ar trebui să fim solidare cu problemele lor.